Máme v Evropské unii členy eurozóny, máme nečleny eurozóny. Pro členy eurozóny by měla platit určitá pravidla, protože euro prostě není pro všechny.

Moje země není členem eurozóny, ale já si rozhodně nepřeji, aby evropská jednotná měna zkrachovala. Takže se Vás ptám, jestli připouštíte možnost, že v zájmu záchrany jednotné evropské měny bude muset jedna země nebo více zemí nakonec Evropskou měnovou unii opustit, aby mohla devalvovat svoji vlastní měnu a vybřednout tak z ekonomické krize, protože to v současné situaci možné není. Je to tedy otázka, zda připouštíte možnost ať dobrovolného, nebo nedobrovolného odchodu jedné či více zemí z eurozóny.